Pane předsedající, já jsem podpořil tento návrh, tuto zprávu, stejně jako v ostatních sedmi případech, protože se domnívám, že je velmi dobré, že se rozšíří okruh signatářů Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Jako člen národní vlády České republiky jsem se sám touto otázkou zabýval a sami jsme tehdy jako Česká republika přistoupili a rozšířili okruh signatářských států. Z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že toto je jedna z mála mezinárodních smluv, která perfektně funguje. A je to často jediný nástroj, jak řešit otázky mezinárodních únosů dětí v případě, kdy jeden z rodičů odveze dítě nezákonně do jiné země. Tedy já jsem přesvědčen, že tento nástroj v praxi bude fungovat a že dneškem jsme opět rozšířili území, kde bude možné pro občany EU řešit tuto svízelnou situaci, pokud jejich dítě bude odvezeno na území země, která dnes k této úmluvě přistupuje.